Musím povedať, že každý z aktérov mal svoje červené línie a napriek tomu sa spravodajcovi podarilo pripraviť kompromis, ktorý je akceptovateľný pre všetkých, a ja verím, že Európsky parlament ho zajtra podporí. Trochu ma mrzí, že väčšina vystupujúcich sa venovala len jednej téme, a tou je geografické a rodové zastúpenie a málokto hovoril o filozofii a myšlienke tohto projektu. Európska únia, kolegyne a kolegovia, stráca svoje geopolitické postavenie a práve spoločná zahraničná služba je tým krokom, ktorý môže Európsku úniu vrátiť medzi významné veľmoci.